In maart 2014 viel voor de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog een Europees land een ander land binnen en annexeerde er grondgebied. De groene mannetjes droegen geen insignes en tekens, maar het waren wel Russische soldaten. De Krim is Oekraïne ontstolen na een zorgvuldig geplande militaire operatie.

De nieuwe Kertsj brug, de agressie in de zee van Azov de Russische provocaties houden niet op. Respect voor internationaal recht is het fundament van onze veiligheidsstructuur. De dag dat wij ophouden te veroordelen, de dag dat wij onze sancties versoepelen, stellen we dat recht zelf in vraag en zetten we onze eigen veiligheid op het spel. Dat laten we, hoop ik, nooit gebeuren.